Was lange währt, wird endlich gut.

Die große Flut im letzten Jahr Deiche sind gebrochen, und letztendlich ist vieles zerstört worden. Es ist gut, dass es genau für diesen Fall den Europäischen Solidaritätsfonds gibt. Dieser Fonds ist nämlich ein gutes Beispiel dafür, dass Europa in der Tat solidarisch ist und dass wir einander helfen. Es ist noch besser, dass es uns jetzt durch die Überarbeitung gelungen ist, endlich die Botschaft auszuschicken in die betroffenen Regionen, heute und in Zukunft Es gibt schnelle Hilfe und weniger Bürokratie. Künftig gibt es einfachere Verfahren, künftig gibt es die Bearbeitungsfrist für die Kommission, und künftig gibt es vor allem die Vorschusszahlung. Für diese drei Neuerungen können wir sagen Künftig gibt es erst die Hilfe und dann die Formulare.